Ce débat n'aurait jamais dû avoir lieu dans la période difficile que nous connaissons aujourd'hui.

Nous parlons de cinq cent millions d'euros qui sont déjà au budget, qui pourraient changer et qui auraient pu changer d'affectation suite à une décision de la Cour de justice de manière à remplir la mission qu'ils remplissent aujourd'hui, c'est à dire soulager les douleurs des seize millions de citoyens européens qui ne mangent pas tous les jours à leur faim.